Es ist eigentlich ein bisschen ein beschämendes Schauspiel.

Daher haben wir den Titel auch so gewählt, dass es zwar um den Anlassfall geht, aber auch um generelle Aussagen.

Seit Wochen versuchen Sie immer wieder, den Anlassfall wegzuschieben.